herra forseti um margt löngu gerðu ríki alþjóðaviðskiptastofnunarinnar með sér samning um frjálst flæði á landbúnaðarvörum og í því fólst að það átti að leyfa innflutning á bannvörum með tollkvótum til að tryggja lágmarksinnflutning í byrjun átti magnið að vera þrjú prósent af innanlandsneyslu á viðkomandi vöru en síðan skyldi það aukast í fimm prósent á sex árum hugsunin á bak við þetta var sú að á þessum lokaða markaði ætti aukið framboð að lækka verðið en það er

þróast sem hlutfall af innanlandsneyslu annars hefur alltaf verið flutt inn það magn sem boðið var í ef svo er ekki til hvaða úrræða hefur þá verið gripið þriðji var ekki áætlað að með aðild íslands að alþjóðaviðskiptastofnuninni mundi innflutningur landbúnaðarvara aukast sem hlutfall af innanlandsneyslu og að aukið framboð mundi